Hvala lepa, gospod minister, za odgovor. Ne bom rekel, da ne zagovarjam, da poskušate zagotoviti varnost čisto vsakega predšolskega otroka. In tudi ne morem reči, da ne verjamem v vaš, dober namen. Ampak kot minister izobraževanja, seveda, pričakujemo, da boste zagovarjali popolnoma enake možnosti teh otrok in teh staršev, ne, tole pač kaj mi pričakujemo. In potem če rečem še, ker je bila razprava dokaj burna, je, bilo tudi, ne vem, tristo ali koliko podanih predlogov, mogoče imate že kakšne povzetke teh predlogov staršev, ker mislim, da je zelo pomembno, da pač se, v javno razpravo, potem tudi v vaše odločitve, ki tako močno lahko vplivajo na naš razvoj pa na našo dobro vzgojo v vrtcih, da je javnost vključena, ne. Z omenjenim, zapiranjem, če se bo zgodilo vam, zapiranje zasebnih vrtcev, ne, se potem lahko tudi zgodi, da bodo občinski vrtci, predvsem tisti v večjih mestih imeli pretesen prostor. In potem, ali bomo gradili. Lahko pridejo pač, bom rekel, določene posledice po teh odločitvah, ne. In sprašujem se, če bi se to zgodilo, ali ne bi bilo to še dražje za državo in za občine. Hvala.